Señor Presidente, Turquía es un gran país, candidato a la Unión Europea, una potencia regional, miembro de la OTAN, principal socio comercial de Europa, y estoy de acuerdo con la señora Ashton en que no es momento para que nos alejemos de Turquía, pero la brutal represión de los ciudadanos que protestan y las represalias contra los medios de comunicación no son compatibles con la Unión Europea. ¿Cuántos años llevamos negociando con Turquía sin abrir los capítulos que habrían puesto solución a aquellos problemas por los que protestan ahora los ciudadanos la libertad de expresión, la libertad de manifestación, en definitiva, los derechos civiles?

Solo se han abierto trece de los treinta y cinco capítulos y solo se ha cerrado uno, políticamente irrelevante, sobre ciencia e investigación. Solo están abiertos tres capítulos sobre competencia, política social y compras públicas, y ninguno sobre la reforma democrática y sobre los derechos humanos. Hay dieciocho capítulos bloqueados por la Unión Europea y creo, señora Ashton, que usted debería, en lugar de viajar a Turquía, viajar a las capitales europeas para poner de acuerdo a los Estados miembros en consonancia con lo que quiere la Unión Europea, que es consolidar la perspectiva europea de una Turquía verdaderamente democrática.